Erytrea wykazuje wszystkie cechy państwa totalitarnego, zarówno jeżeli chodzi o ustrój państwa, nieodbywające się wybory, posiedzenia parlamentu, brak wolności, w ogóle jakiejkolwiek wolności, jak i prasę, działalność opozycji, brak procesów, nadużywanie siły.